Vielen Dank, Herr Kollege.

Dass ich danach der Kommission angehöre, ist mir bisher nicht bekannt. Aber wenn Sie mir das quasi hier schon voraussagen können, ein herzliches Dankeschön. Das ist eine Frage, die sich an die Kommission richtet und nicht an einen Europaabgeordneten. Darum bitte ich den Kollegen, die einschlägigen Instrumente, die sich aus der Geschäftsordnung ergeben, entsprechend zu nutzen.